Kandydatów na komisarzy proponują rządy krajów członkowskich Unii. Po ich zatwierdzeniu przez Parlament Europejski stają się oni wolni od zobowiązań kraju swojego pochodzenia. W założeniu mają dbać o równomierny rozwój Europy.

Pierwszy aspekt poddany został w wątpliwość w trakcie przesłuchań kandydatów, którzy swoje odpowiedzi, często wcześniej uzgodnione, formułowali na zasadzie nieprzyzwoitej ogólności. O szczegóły otarła się pani Catherine Ashton, co zakończyło się rozczarowaniem. W całości drużyna prężących muskuły komisarzy jest wątła, a obrazu tego nie są w stanie zmienić nieliczni, dobrze przygotowani merytorycznie kandydaci.

Czy jesteśmy w stanie jej zaufać? W Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów postawiono pytanie czy oddalibyśmy budżet własnej rodziny i jej los w ręce tej Komisji?